Denn genau so unterschiedlich, wie die Gründe dafür sind, dass Menschen flüchten, genauso unterschiedlich, wie die Menschen sind, genauso unterschiedlich müssen auch die Lösungsansätze sein manchmal lokal, manchmal europäisch.

Auch das Stichwort zirkuläre Migration sollte uns nicht komplett fremd sein.